Monsieur le Président, je souhaiterais procéder à un rappel au règlement.

Je pense que ce genre de caractérisation est intolérable ici nous sommes tous des députés européens, nous sommes tous d'origines diverses, et donc il n'est pas question, il n'est pas question de stigmatiser des collègues pour leur origine! Nous sommes tous des députés européens. Je vous remercie et donc je voudrais bien que vous rappeliez M.